Neîncrederea și reticența investitorilor din sectorul privat, precum și a celor din sectorul financiar au făcut ca în anumite state membre să existe șanse mari ca o serie de proiecte strategice să nu fie realizate.

Văzând această cifră ne putem da seama că o rețea de transport eficientă la nivel european necesită eforturi substanțiale și pentru aceasta trebuie să existe surse de finanțare diversificate, atât publice, cât și private. Un instrument de împărțire a riscurilor va reprezenta o soluție reală pentru aceste probleme cu care ne confruntăm și va permite continuarea implementării programelor europene injectându se în economie fonduri suplimentare de la BEI și alte instituții financiare.